Panie Przewodniczący! Iran jest krajem, w którym rządzący uczynili z przemocy i łamania praw człowieka sens swojej polityki.

Unia Europejska, której korzenie oparte są na chrześcijaństwie, ma obowiązek bronić tych ludzi i dlatego z całą mocą należy potępić sytuację w Iranie.

Nie można pod żadnym pozorem, czy to ekonomicznym czy politycznym, tolerować tego, co dzieje się w Iranie.